Panie Przewodniczący!

Dostałem te same maile, które potem dostał pan Podesta w Stanach Zjednoczonych, i wiemy, jaki to miało wpływ na tamtejszą kampanię wyborczą.

Także w moim kraju niedawno ukazała się książka renomowanego dziennikarza, pana Grzegorza Rzeczkowskiego, pod tytułem Obcym alfabetem, i chciałem z tego miejsca zaapelować, aby nasza prokuratura w Polsce potraktowała poważnie te bardzo niepokojące informacje o zagranicznym

Przede wszystkim czego nie robić? Uważam, że upolitycznianie mediów, które powinny być publiczne, upartyjnianie ich burzy zaufanie i ułatwia działanie tym, którzy chcą w nielegalny sposób wpływać na wybory.